Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für diese persönlichen Worte. Ich hatte jetzt nicht das Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, aber ich bin sicher, dass das Haus die guten Wünsche erwidert.